virðulegi forseti hér hefur í sjálfu sér ekki verið óskað eftir atkvæðagreiðslu þó að ég taki hér til máls um atkvæðagreiðsluna nema af hálfu hæstvirts utanríkisráðherra ég held að það væri ráð að forseti alþingis mundi fara að ræða þinghaldið fram undan þannig að við værum ekki að eiga þessar umræður hér úr pontu undir liðnum um atkvæðagreiðsluna um hvernig nákvæmlega þinghaldinu verður fram haldið og hvet til þess að sitjandi forseti beiti sér fyrir því að það verði farið í að ræða hér þinghaldið fram undan undir forustu forseta alþingis auðvitað er það ekki eitthvað sem við ættum að vera að ræða hér endilega í pontu heldur einmitt að reyna að finna einhverjar leiðir til þess að horfa hér aðeins fram á veginn og sjá fyrir okkur hvernig við ætlum að ljúka þessu